Voorzitter, voor ons ligt een voorstel om producenten van landbouw en visserijproducten in de Palestijnse gebieden handelsvoordelen te geven.

Maar we moeten niet het hele Midden Oosten conflict direct koppelen aan dit voorstel. Dat zien we nu gebeuren in de Commissie Internationale handel.

Het is verbazingwekkend dat sommige collega's dit akkoord proberen tegen te houden om Israël onder druk te zetten de eenzijdige acties van de Palestijnse Autoriteit bij de Verenigde Naties te laten aanvaarden. Ik vind dat een voorbeeld van 'meten met twee maten' en ik vind dat volstrekt onverantwoord en onaanvaardbaar.